frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á lögum númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og sex um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ásgeir ágústsson frá forsætisráðuneyti og frá ríkisendurskoðun með frumvarpinu er lagt til að við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem heimilar ríkisendurskoðun að taka við og birta upplýsingar um framlög til stjórnmálasamtaka og frambjóðenda þeirra aftur í tímann ef þeir óska eftir því frumvarpið er byggt á viljayfirlýsingu stjórnmálasamtaka sem fulltrúa eiga á alþingi auk frjálslynda flokksins en markmið þess er að endurskapa traust sem nauðsynlegt er að ríki um starfsemi stjórnmálasamtaka í landinu nefndin ræddi um þá heimild sem ríkisendurskoðun er falin til að taka við og birta upplýsingar að ósk stjórnmálasamtaka og frambjóðenda hún felur í sér að frumkvæði þarf að koma frá stjórnmálasamtökunum og frambjóðendunum sjálfum þá ræddi nefndin nokkuð um ákvæði frumvarpsins um birtingu upplýsinga um fjárframlög en í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að allir styrkir frá lögaðilum sem ekki hafa krafist trúnaðar séu birtir en ef um einstakling er að ræða þurfi birting icesave að byggjast á samþykki einstaklingsins nefndinni voru kynntar upplýsingar þess efnis að persónuvernd teldi æskilegt að teknu tilliti til persónuverndarsjónarmiða og ákvæða um friðhelgi einkalífs að miðlun upplýsinga um fjárframlög einstaklinga til ríkisendurskoðunar byggðist einnig á samþykki einstaklinganna af því tilefni beinir nefndin því til stjórnmálasamtaka og frambjóðenda að áður en upplýsingar eru sendar ríkisendurskoðun til birtingar verði samþykkis viðkomandi einstaklinga fyrir þeirri málsmeðferð afdráttarlaust aflað nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt vigdís hauksdóttir og unnur brá konráðsdóttir skrifa undir þetta álit með fyrirvara ásmundur einar daðason birgir ármannsson og róbert marshall voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en auk þeirrar sem hér stendur skrifa undir álitið atli gíslason valgerður bjarnadóttir vigdís hauksdóttir með fyrirvara unnur brá konráðsdóttir með fyrirvara og þráinn bertelsson